Signor Presidente, onorevoli colleghi, la firma da parte dell'Unione europea della Convenzione di Istanbul è stata un passo fondamentale per offrire strumenti giuridici per prevenire le violenze, perseguire gli autori di reati e fornire sostegno alle vittime. A un anno dall'adesione dell'Unione, però, tocca constatare che non tutti gli Stati hanno dato effettiva applicazione alla Convenzione e che, anche laddove le disposizioni hanno trovato attuazione, la violenza è ancora una triste e drammatica realtà per molte donne.

Non basta per risolvere in maniera netta e definitiva i tanti problemi legati alla violenza di genere. Occorre un cambio di passo ancora più efficace, attraverso la previsione di strumenti preventivi di carattere educativo, per diffondere una nuova cultura incentrata sul rispetto delle donne, e occorre l'adozione a livello europeo di una nuova politica integrata contro qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne, che solleciti in tutti i paesi la cosiddetta tolleranza zero, per realizzare finalmente una società realmente paritaria.